Es geht allerdings um größere Rechtssicherheit.

Der Investitionsschutz gilt für alle Investoren, auch und darauf müssen wir achten für den Mittelstand, für kleinere Unternehmen. Deshalb meine Frage an die Kommission Wann werden die Ergebnisse der Konsultation veröffentlicht? Welche Schlüsse werden Sie daraus ziehen? Ich plädiere nicht für ISDS, wie wir es aus dem vorigen Jahrhundert kennen.